og níunda löggjafarþings frá sautjándu desember tvö þúsund og tíu eða síðar ef nauðsyn krefur til sautjándu janúar tvö þúsund og ellefu gert á bessastöðum fimmtánda desember tvö þúsund og tíu ólafur ragnar grímsson jóhanna sigurðardóttir forsetabréf um frestun á fundum alþingis samkvæmt þessu umboði og með vísan til samþykkis alþingis lýsi ég hér með yfir því að fundum alþingis hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþings er frestað leyfi ég mér að þakka háttvirtum alþingismönnum og starfsmönnum þingsins fyrir krefjandi störf í þágu lands og þjóðar á árinu sem er að líða um leið og ég óska þeim svo og landsmönnum öllum farsældar á nýju ári